öllum flokkum á þessu máli þannig að það er þverpólitísk samstaða um það að mínu mati yrðu eru alls átján háttvirtir þingmenn á málinu þannig að þetta er nú frekar stór hópur þingmanna varðandi þingsályktunartillöguna sjálfa ætla ég að fá að lesa hér með leyfi háttvirtan forseta tillögugreinin sjálfa sem lýsir þessu máli í hnotskurn en tillögugreinin orðast svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela velferðarráðherra að láta semja frumvarp sem geri ráð fyrir ætluðu samþykki við líffæragjafir í stað ætlaðrar neitunar þannig að látinn einstaklingur verði sjálfkrafa líffæragjafi nema hinn látni hafi látið í ljós vilja til hins gagnstæða neiti aðstandendur líffæragjöf við lát einstaklings skuli þó taka tillit til þeirrar óskar þannig að þetta mál gengur út á það að við reiknum með að allir séu líffæragjafar nema þeir sérstaklega neiti því en þó viljum við ekki ganga eins langt og gert er í sumum öðrum ríkjum ég veit um tvö slík ríki sem eru austurríki og belgía en þar geta ættingjar ekki haft nein áhrif á það hvort líffæri eru tekin úr einstaklingi eða ekki sú leið sem við viljum fara er sú leið sem farin er mjög víða meðal annars í noregi svíþjóð og finnlandi en þar er gert ráð fyrir ætluðu samþykki rannsóknir sýna að nær undantekningarlaust virða ættingjar ósk einstaklinga um líffæragjafir það er að líffæri er gefið ef hinn látni hefur viljað gefa líffæri eða hefur ekki sett sig upp á móti því svo vitað er vegna þessa má ætla að ætlað samþykki fyrir líffæragjöf muni auðvelda ákvarðanatöku aðstandenda kjarni málsins má segja að hafi komið fram með fallegum hætti í bókinni siðfræði lífs og dauða eftir vilhjálm árnason prófessor í heimspeki en hann hefur fjallað um siðferðileg álitamál vegna líffæragjafa svo sem um sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga í bókinni segir með leyfi virðulegs forseta eðli málsins samkvæmt er siðferðilega mun mikilvægara að vita fyrir víst um andstöðu manneskjunnar gegn brottnámi líffæris en um samþykki hennar fyrir því í siðuðu samfélagi er eðlilegra að gera ráð fyrir því að manneskjan vilji koma náunga sínum til hjálpar í neyð en að hún hafni því flutningsmenn eru sammála þessu viðhorfi þ e að það sé eðlilegra að gera ráð fyrir því að fólk vilji koma öðru fólki til aðstoðar og gefa líffæri að sér látnum heldur en ekki af þessum sökum er eðlilegra að löggjöf endurspegli viðhorf um ætlað samþykki en ekki ætlaðri neitun vegna líffæragjafa eins og nú er því miður hafa verið gerðar mjög fáar rannsóknir á brottnámi líffæra og líffæraígræðslu frá látnum gjöfum á íslandi en þó var gerð ein hér nítján hundruð níutíu og tvö tvö þúsund og tvö

að samþykki fyrir líffæragjöf var einungis veitt í sextíu prósent tilvika það er fjörutíu prósent neituðu að líffæri yrði gefið úr látnum einstaklingi sú neitun fór vaxandi eftir því sem leið á þetta rannsóknartímabilið þannig að niðurstaðan varð eiginlega verri og verri þetta hlutfall er talsvert lægra en í mjög mörgum öðrum ríkjum þannig að við erum því miður eftirbátar annarra ríkja varðandi það að gefa líffæri úr látnum einstaklingum það er ekki nógu gott af því það er langur biðlisti eftir líffærum um allan heim líka á íslandi það er langur biðlisti hér á íslandi við fáum okkar líffæri ígrædd flest á sahlgrenska sjúkrahúsinu í svíþjóð

við erum ágæt í því og erum frekar góð í því að gefa líffæri úr lifandi fólki á eru oft ættingjar sem gefa hverjir öðrum við erum góð í því með háar tölur í því en ekki úr látnum einstaklingum því miður þess vegna teljum við að það eigi að breyta löggjöfinni á íslandi auðvelda ættingjum að taka þessa ákvörðun rannsóknir sýna a áttatíu níutíu prósent fólks vill gefa líffæri

fá neitun þegar á hólminn er komið það er ekki nóg bara að breyta þessari löggjöf það þarf að gera meira stjórnvöld þurfa að fara í margþætt átak fara í fræðslu fyrir utan það að bæta lagaumgjörðina til þess að auka hlutfall líffæragjafa frá íslandi þessi þingsályktunartillaga er liður í slíkri heildarhugsun það þarf að gera meira en bara þetta það væri mjög gott ef stjórnvöld færu í svona fræðsluátak færu í það að reyna að koma út svokölluðum líffærakort sem eru til reiðu hjá landlæknisembættinu það er hægt að fylla þar út kort ég er með eitt slíkt kort í mínu veski þannig að ef eitthvað kemur fyrir mann vita aðstandendur og aðrir að ég vildi gefa líffæri þetta er allt til aðstoðar ég vil taka fram hér að lokum af því við sömdum nú um það að taka þetta mál hér á dagskrá þótt það komi fram fyrir ekkert mjög löngu síðan og talar stutt og líklega tala fáir á þess að koma þessu sem fyrst til nefndar það er mjög mikilvægt að koma málum til nefndar svo við fáum umsagnir og getum þá

að síbs hefur haldið þessu merki á lofti lengi að biðja um ætlað samþykki síbs stofnaði ásamt öðrum eða í félagi við ákveðin sjúklingasamtökin í félagi við hjartaheill félag nýrnajsúklinga og samtök lungnasjúklinga þá stofnaði síbs árið tvö þúsund og ellefu félagsskapinn annað líf sá félagsskapur vinnur að því að fá þetta mál samþykkt ætlað samþykki og vinnur að því að auka fræðslu um líffæragjafir á íslandi þeir hafa beitt sér á fundum með þingmönnum þessi hópur þeir hafa nýlega staðið fyrir ráðstefnu um þessi mál þeir hafa sent bréf til þingmanna um að drífa þetta mál á dagskrá og klára það þeir hafa skrifað í blöðin beitt sér á facebook og svo framvegis allur þessi þrýstingur hefur hjálpað þessu máli alveg gríðarlega mikið að mínu mati aukið fræðslu almennings og valdið því að núna erum við að fara hér með þetta mál í gegnum fyrri umræðu ég vil sérstaklega þakka þessum hópi fyrir sitt framlag og auka þakka þeim fjölmörgu líffæraþegum sem hafa gefið sér tíma við að setja á inn í þetta mál og fleiri þingmenn það hefur skipt alveg gríðarlega miklu máli ég vona að þetta mál fari núna hið allra fyrsta til velferðarnefndar sem sendi það um hæl til umsagnar þannig að líkur á því að vi getum klárað þetta mál á yfirstandandi þingi hefur aukist ef það tekst ekki þarf að endurflytja málið í haust og klára það þá vonandi sem fyrst því fyrr því betra vegna þess að hér er um líf að tefla ef við getum fjölgað líffærum sem hægt er að ætla í fólk sem er lasið endurnýta þá er hægt að bjarga fleiri mannslífum

því með þingmönnum að koma þessu máli á dagskrá hér og vona að þetta fari sem fyrst fram